í kjölfar umræðu hér á alþingi um sjávarútvegsmál þá var hæstvirtur sjávarútvegsráðherra boðið í viðtal á útvarpsstöðinni útvarpi sögu þar fór hann mikinn og sagði meðal annars í viðtali við jóhann hauksson þann sjöunda desember síðastliðinn þegar hann var að færa rök fyrir þessu kerfi sem hefur nú lagt landsbyggðina meira og minna í rúst því miður eða alla vega höggvið djúp skörð í sjávarbyggðir landsins hann segir að þetta kerfi hafi stuðlað að hærri launum sjómanna og betri lífskjörum á landsbyggðinni þess vegna langar mig að spyrja í hvaða gögn er hæstvirtur ráðherra að vísa og hvað er hann að vísa í í þessu viðtali hvernig rökstyður hann þetta nú hefur sést vel ef skoðuð eru einfaldlega útsvör landsbyggðarinnar sérstaklega þar sem áhrifa sjávarútvegsins gætir mjög þá hafa þau frekar dregist aftur úr kjörum fólks meðal annars hér á höfuðborgarsvæðinu þannig að það væri fróðlegt að fá að heyra hér einhver rök fyrir þessu hjá hæstvirtum ráðherra og einnig þessi bættu lífskjör sem þetta kerfi á að færa landsbyggðinni á hann við þegar enginn annar getur hafið starfsemi í undirstöðuatvinnugrein byggðanna ég veit ekki í rauninni hvað hæstvirtur ráðherra á við með þessum málflutningi það væri fróðlegt ef hann vísaði í einhver gögn máli sínu til stuðnings ef ekki þá er þetta einfaldlega ómerkt kjaftaskvaldur í hæstvirtum ráðherra en það er nú svo að því miður er hluti sjómanna sem þarf að leigja til sín aflaheimildir það var hér á alþingi í haust að það var nefnd sú tala tíu milljarðar sem rynnu í leiguviðskiptum út úr greininni það má færa rök fyrir því að þetta sé einn fimmti af heildartekjum sjávarútvegsins sem rennur út og kemur ekkert til skipta sjómanna þannig að ég er miklu frekar á því að þetta kerfi hafi skaðað kjör sjómanna síðan verður hæstvirtur ráðherra líka að muna eftir þeim sjómönnum sem eru margir hverjir á línubátunum sem hann vísar til hér í umræðunni fyrir fyrri fyrirspurn sem eru á línubátunum og hafa engan kjarasamning það er nefnilega svo að þeir sem eru á þessum bátum sem eru undir fimmtán tonnum hafa engan kjarasamning þeir eru jafn vel verr settir en blaðburðarbörn hvað það varðar hér á íslandi maður alveg undrar sig á því að sjávarútvegsráðherra hæstvirtur skulu í raun koma og bera það á borð fyrir alþjóð að kjörum sjómanna sé borgið með þessu kerfi og hagur byggðanna í landinu ég skora á hæstvirtan ráðherra að færa einhver rök fyrir þessu máli